Herr Präsident! Selbstverständlich bin ich für eine Zweistaatenlösung als Basis eines dauerhaften Friedens, aber es ist jetzt genau das eingetreten, wovor ich im November gewarnt habe. Die übereilte Entscheidung der UNO Vollversammlung hat einen Prozess der Eskalation ausgelöst.